Este important ca UE să și asume rolul de lider mondial în ceea ce privește vitezele, mobilitatea, acoperirea și capacitatea conexiunilor în bandă largă.

Trebuie evaluată fezabilitatea extinderii alocărilor de frecvențe fără licență pentru sistemele de acces wireless.

Utilizarea spectrului de frecvențe radio nu trebuie să pună în pericol, însă, sănătatea cetățenilor și de aceea este esențial să se asigure o monitorizare permanentă a efectelor utilizării spectrului.